Vorbim aici despre un număr mare de persoane care lucrează în această ramură a industriei, ce nu vor putea fi reîncadrate imediat în alte sectoare, generând astfel șomaj și cauzând apariția unor zone defavorizate. Consider că, prin utilizarea fondurilor comunitare, este nevoie de măsuri imediate pentru recalificarea acestor persoane. Până acest lucru se va face, este absolut necesară prelungirea datei până la care se va putea acorda ajutor de stat pentru închiderea unităților productive, cel puțin până în anul 2018. De asemenea, consider că stabilirea gradului de reducere a ajutorului de stat, după o anumită perioadă, trebuie să fie la latitudinea statului membru respectiv și statele membre nu trebuie să fie condiționate de limite minime impuse.